Herr Präsident! Ich kann mich wiederholen mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das muss dann auch zu Kosovo gesagt werden.

Wir hoffen alle, dass das heute besser ausgeht.

Ich will nochmals wiederholen Die Vergleiche, die hier angestellt werden, die hinken vorne und hinten. Es geht nicht an, dass jemand aus Katalonien hier sich vergleicht mit dem Kosovo.

Und warum wird durch die NATO eingegriffen? Weil Hunderttausende von Albanern vertrieben wurden und nicht aus anderen Gründen!

Ich appelliere trotzdem an Frau Ashton, endlich das zu tun, wozu wir sie aufgefordert haben, als sie diesen Posten eingenommen hat nämlich diese fünf Länder mit Vehemenz zu überzeugen, dass sie uns helfen, das Kosovo weiter voranzubringen und Serbien dahin zu bringen, es zumindest zu akzeptieren und gute nachbarschaftliche Beziehungen zu haben. Die EULEX kann nicht alles leisten. Ich stimme allem zu, was drin steht, aber ich appelliere an die Kosovaren, dass die kosovarische Regierung all das, was sie mit dem Martti Ahtisaari Plan in ihre Verfassung geschrieben hat, auch umsetzt, damit das, was im Süden für die Serben möglich ist, dann auch für den Norden als Beispiel gilt. Der Norden kann das nur akzeptieren, wenn er sieht, dass im Süden der Martti Ahtisaari Plan mit seinen Möglichkeiten für eine Selbstbestimmung vieler Bereiche für die Serben auch dann wirklich umgesetzt wird.